það er hárrétt sem síðasti háttvirtur ræðumaður benti réttilega á hér að það eru dómstólar í landinu sem eru að færa almenningi leiðréttingu vegna gengisbundinna lána þann átjánda desember árið tvö þúsund og tíu voru samþykkt lög hér sem vissulega fólu í sér ákveðnar réttarbætur til handa skuldurum þessa lands hins vegar vöruðum við framsóknarmenn við því að málið yrði samþykkt með þeim hætti sem gert var og höfðum ítrekað hér uppi varnaðarorð gagnvart ríkisstjórninni meðal annars vegna afturvirkni laganna sem við töldum að gæti staðið gegn stjórnarskrá lýðveldisins það vorum ekki bara við framsóknarmenn sem bentum á þetta ása ólafsdóttir benti á þetta umboðsmaður skuldara kom með mjög alvarlegar athugasemdir varðandi það frumvarp sem þá var gert að lögum hér á alþingi hvað var gert það var ekkert hlustað þetta minnir okkur á mörg önnur mál sem ríkisstjórnin hefur fengist við þar sem hún hlustar einfaldlega ekki á okkar færustu sérfræðinga nú kemur hæstvirtur fjármálaráðherra hér upp og heldur því fram að þau lög sem samþykkt voru frá alþingi þá brjóti ekki í bága við stjórnarskrána þegar það kemur akkúrat fram í dómsorði hæstaréttar íslands að það frumvarp og þau lög sem hæstvirtur fjármálaráðherra fyrrverandi núverandi efnahags og viðskiptaráðherra er að reyna að verja hér brjóta í bága við stjórnarskrá með leyfi frú forseta stendur í dómsorði að hrófla með afturvirkum hætti við réttarreglum um efni skuldbindinga og greiðslur skulda frá því sem gilti þegar til þeirra var stofnað og af þeim greitt samanber sjötugasta og aðra grein stjórnarskrárinnar þetta stendur skýrt samt kemur hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra hér upp og andmælir hæstarétti íslands það er ekki okkur bjóðandi hér að hæstvirtur ráðherra skuli koma hér upp og gera lítið úr hæstarétti íslands þó svo að ríkisstjórnin harmi þessa niðurstöðu eins og fram kom í máli hæstvirts efnahags og viðskiptaráðherra hér áðan eru það gleðifréttir fyrir þúsundir íslendinga að nú skuli leiðrétting fara fram á gengisbundnum lánum upp á tugi milljarða króna hæstvirtur ráðherra lagði sig mjög hér fram við að réttlæta þau lög sem hann ber ábyrgð á hér og virðist ætla að bera það á hæstarétt íslands að hann hafi ekki komist að þeirri niðurstöðu að ákvæði þessara laga mundu stríða gegn stjórnarskrá lýðveldisins og nú er það kostulega að koma í ljós að hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra segir það hér áðan að það sé heilmikið svigrúm til hjá bönkunum til að koma til móts við skuldug heimili í landinu heilmikið svigrúm sama ríkisstjórn sagði hér fyrir tveimur árum að það mundi mögulega stofna fjármálastöðugleika í hættu ef menn mundu ekki miða við lægstu vexti seðlabanka íslands og hvað sagði fjármálaeftirlitið fjármálaeftirlitið sagði það sama að það mundi stefna fjármálastöðugleika í óvissu ef menn mundu fara þá leið sem hæstiréttur hefur komist að með sínum dómi sem felldur var í gær nú er svigrúmið gríðarlegt segir hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra og er þar með kominn í hrópandi mótsögn við sjálfan sig í þessu máli málflutningur okkar framsóknarmanna um að það sé raunverulegt svigrúm til skuldaleiðréttingar til handa skuldugum heimilum og fyrirtækjum í landinu hann er enn og aftur að sanna sig staðreyndin er sú að þær leiðréttingar sem að mestu hafa farið fram gagnvart skuldugum heimilum hafa komið frá dómstólum þessa lands en ekki ríkisstjórn og það er áhyggjuefni út af fyrir sig að horfa til þeirra heimila sem í góðri trú hafa skipt við íbúðalánasjóð og hafa tekið verðtryggð lán vegna þess að með þessum dómi er verið að auka enn á það misvægi gagnvart þeim lántakendum sem annars vegar tóku gengistryggð lán og hins vegar lán sem fylgja verðlagi sem hefur hækkað um ríflega fjörutíu prósent á undangengnum þremur árum þess vegna þurfum við þjóðarsátt við þurfum þjóðarsátt um skuldaleiðréttingu hér er um réttlætismál að ræða og vegna þeirra orða sem hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra hafði hér uppi áðan um það að það það væri heilmikið svigrúm til staðar hjá bönkunum vegna að eigið fé þeirra væri svo gríðarlega mikið

hvað varðar þessa ríkisstjórn er brotaferill hennar er snertir grundvallarreglur samfélagsins að verða ærið langur við skulum rifja það upp að hæstvirtur forsætisráðherra gerðist sek um brot á jafnréttislögum hæstvirtur umhverfisráðherra var dæmdur af hæstarétti íslands þeim sama og kvaddi upp sinn dóm í gær vegna skipulagsmála í flóahreppi stjórnlagaráðið fór eins og það fór hæstiréttur íslands úrskurðaði þá kosningu ógilda og nú erum við að ræða um enn eitt málið hvað varðar þessa ríkisstjórn er snertir gengistryggð lán heimilanna í landinu þetta er að verða hálfgerð síbrotaríkisstjórn þegar kemur að grundvallarreglum í okkar samfélagi það sannar sagan okkur hér það er alvarlegt mál að brjóta stjórnarskrá íslenska lýðveldisins sem hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra hefur svarið eið að og að koma hér upp og tala gegn dómum hæstaréttar er í sjálfu sér mjög alvarlegt mál

til móts við skuldsett heimili með almennri lánaniðurfærslu eins og frægt er orðið með því tapaði samfélagið hundruðum milljarða nú hefur ríkisstjórnin verið fundin sek um að leggja drápsklyfjar á íslensk heimili langt umfram það sem lög heimila í tilraun sinni til að bæta hlut kröfuhafa bankanna og auka skuldabyrði heimilanna hefur ríkisstjórnin gerst brotleg við stjórnarskrá slík ríkisstjórn hlýtur að víkja